Señor Presidente, me uno, lógicamente, a las palabras de solidaridad con los vecinos de Lorca. Y quiero reiterar, en este debate sobre la educación, un punto importante la necesidad de incluir en los estudios de bachillerato una asignatura específica sobre los antecedentes, los objetivos y el funcionamiento de la Unión Europea. Ya en la pasada legislatura, en el Pleno, hablé de este tema tras los fracasos de los referendos del Tratado Constitucional. El año pasado, afortunadamente, en esta Cámara, el informe Løkkegaard sobre periodismo y nuevos medios de comunicación, aprobado en septiembre, apoyó en su apartado 13 la introducción de esta asignatura. Yo mismo había presentado una enmienda en este sentido. Recientemente, en España, el Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana decidió incluir una asignatura para el curso próximo. Es una iniciativa que otras regiones y países deberían seguir. Yo tengo entendido que la Comisión, como es lógico, apoya este tipo de iniciativas y lo celebro mucho. Señorías, solo se valora, solo se aprecia...